È come se si fosse deciso che la soluzione due popoli, due Stati sia ormai una chimera da intellettuali e non, invece, l'unica soluzione praticabile per fermare un conflitto ormai senza fine. La mia delegazione si schiera per il rispetto del diritto internazionale, per il rispetto dei confini pre 1967 e il riconoscimento dello Stato della Palestina. Ho visto con i miei occhi, nel febbraio del 2016, come intere generazioni di uomini e donne vivono e crescono con la disperazione negli occhi, cacciate dalle loro case e calpestate nei loro diritti fondamentali. Ringraziamo quegli israeliani che si oppongono a questa deriva autoritaria e illegittima, che schiaccia ed umilia i fratelli palestinesi nella cosiddetta unica democrazia del Medio Oriente.